Herr Präsident! Die zunehmenden gewaltsamen Konflikte um Wasser machen die Ernsthaftigkeit der Situation deutlich. Ohne Wasser kein Leben. Immer noch haben 900 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, und 2,6 Milliarden Menschen stehen keine ausreichenden sanitären Anlagen zur Verfügung. Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein Grundrecht. Hier ist die Verantwortlichkeit aller gefragt. Der Leitgedanke unserer Wasserpolitik sind das Vorsorge und das Verursacherprinzip. Oft reichen schon einfache Maßnahmen aus, um Wasserverschwendung und verschmutzung zu vermeiden. Der Technologietransfer für Innovationen im Bereich der Wasserbereitstellung und der Wasseraufbereitung muss gefördert werden. Weltweit werden über 90 der Abwässer aus Industrie und Haushalten ungeklärt in Gewässer eingeleitet. Häusliche Abwässer sind aber auch als Wertstoffe zu betrachten. Zum Beispiel können Phosphate im Sinne der Ressourceneffizienz aufbereitet und wiederverwendet werden. Sauberes Wasser und Sanitätsversorgung sind ein Schlüssel für Entwicklung.